Wenn ich mir überlege, dass ich auf diese Tasse Tee schon mehr Steuern bezahlt habe als ein internationaler Sportkonzern auf seinen gesamten Umsatz, dann koche ich.

EUR jährlich entgehen der EU, etwa ein Fünftel aller Unternehmenssteuern.

Wie lange wollen Regierungen noch warten und solch fiese grenzübergreifende Tricks der Konzerne und Superreichen zu Lasten von Mittelstand und bravem Steuerzahler dulden?